A la gravísima situación política social y humanitaria se añaden atroces inundaciones que han destruido los hogares de miles de personas o un brote de cólera que acecha al país, además del constante expolio salvaje de sus recursos naturales y las violaciones de derechos humanos que las acompañan, muchas de ellas cometidas por empresas, por empresarios europeos. Además, los actos de violencia ocurridos durante el aniversario de los acuerdos de Año Nuevo se cobraron la vida de numerosos manifestantes. La Unión Europea debe exigir al Gobierno que abandone el uso de la violencia contra manifestantes pacíficos, que se respete la libertad de expresión, tal y como recoge su Constitución —incluido el libre acceso a redes sociales—, y que se garantice la libertad religiosa. Aunque modestos, son imprescindibles los compromisos alcanzados por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo y dirigidos a áreas tan prioritarias como el sistema sanitario, el medio ambiente y la agricultura o el refuerzo de la gobernanza democrática y el Estado de Derecho.